Ja, spoštovani predsednik, hvala še enkrat za dano besedo. Ja, zdaj dejstvo je, da te zadnje besede, ki ste jih izrekli, se verjetno zavedate, bi rekel, čevljev, v katere ste stopili, in da je verjetno predvsem, ključna ovira pri, ustanovitvi demografskega rezervnega, sklada, neusklajenost med koalicijski partnerji, to je verjetno predvsem različni pogledi na na stranki Desusa in pa na stranki Socialnih demokratov . Moje osebno mnenje je, da tukaj ne gre tako za ustanovitev demografskega rezervnega sklada, ampak da se boste tukaj verjetno predvsem ukvarjali s tem, kdo bo upravljal z državnim premoženjem, kdo bo imel moč, kdo bo imel možnost, imenovati člane nadzornega sveta in s tem, bi rekel, direktno vpliv na imenovanje uprav. Spoštovani minister, če ste si že, bi rekel, naredili neki koncept, kakor sem vas jaz razumel, oblikovana je delovna skupina, me zanima, če imate mogoče, bi rekel, neko oceno, ali po vašem mnenju, kakšen priliv bi moral letno recimo demografski sklad zagotavljati kot alternativni, vir prihodka pokojninske blagajne in predvsem za kakšen koncept se, zavzemate vi kot minister za finance, ki ga naj bi imel, demografski rezervni sklad. Ali kot portfeljski upravljavec ali, bi rekel, predvsem kot upravljavec, bi rekel, pomembnih strateških naložb? Hvala.